Señor Presidente, también intervengo para hablar de las especies pesqueras comerciales y para dejar muy claro aquí que son las organizaciones regionales de pesca las que ya se ocupan de la gestión y conservación de estas especies.

Yo no estoy en contra de la protección del atún rojo, puesto que sería absurdo, aunque sólo fuera por su importancia para la flota, pero entiendo que las medidas deben ser dictadas por los organismos que cuentan con los mejores especialistas tanto en gestión de las pesquerías como en investigación científica, porque por algo CITES debe recurrir a asesoramiento externo cuando recibe propuestas sobre estas especies. Por ello, considero que la propuesta de incluir el atún rojo en el Apéndice I de CITES es innecesaria e injustificada, porque ya cuenta con las medidas impuestas por ICCAT, injusta, porque perjudicaría gratuitamente a una flota que acaba de embarcarse en un enorme esfuerzo de reducción de pesca, e incluso contraproducente, porque puede dar pie a un mercado negro incontrolable de atún rojo. Entiendo la enorme presión a la que la opinión pública en general y esta Cámara en particular ─como se está viendo─ está siendo sometida por parte de las ONG medioambientalistas, y por ello mi Grupo político ha decidido apoyar la inclusión en el Apéndice II como medida de compromiso entre la propuesta de la Comisión de Medio Ambiente y aquellos que pensamos que la gestión pesquera no puede ser arrebatada a las organizaciones regionales de pesca. Y nuestra propuesta sí que está basada en el asesoramiento científico de CITES.